Deux leviers me paraissent essentiels à cet égard. Premièrement, il faudrait neutraliser l'investissement public productif qui est réalisé pour relancer l'économie, par le changement du calcul des déficits, et donc pas uniquement dans le cadre des participations publiques au fonds européen d'investissement spécifique.

L'opération TLTRO a, à ce titre, montré les limites du volontarisme de l'investissement privé.